Frau Kollegin Meissner, mir gefällt Ihr ganzheitlicher Ansatz. Deshalb eine Frage Wir haben zusammen hier die Romapolitik auf den Weg gebracht. Könnten wir nicht so etwas initiieren wie eine grenzüberschreitende Tuaregpolitik?